Die Situation in Griechenland beschäftigt uns. Wir müssen dabei genauso an die anderen Mitgliedstaaten denken, die in europäischer Solidarität gehandelt und selbst große Reformanstrengungen unternommen haben.

2013. Die wesentliche Aussage, die wir dort treffen, ist aktuell genauso gültig Monetäre Maßnahmen sind am Ende kein Ersatz für Strukturreformen und Haushaltskonsolidierung.

Wir müssen achtgeben, dass weiterhin die richtigen Anreize gesetzt werden. Die Umsetzung von Reformen darf nicht ausgesetzt oder gar verzögert werden. Die Effekte der Geldpolitik sind nicht nur kurzfristig, sondern immer auch langfristig zu bewerten. Mögliche Deflationsrisiken sind sicherlich nicht die einzige Richtgröße. Eine dauerhafte Niedrigzinspolitik erschwert die langfristige Finanzierung auf den Finanzmärkten und entzieht der Altersvorsorge von europäischen Bürgerinnen und Bürgern nach und nach eine wichtige Grundlage. Wir müssen uns sicherlich auch anschauen, wie die zusätzlich durch die EZB bereitgestellten Finanzierungsmittel tatsächlich genutzt werden. Wenn eine bessere Finanzierung für die Wirtschaft gedacht war, muss sie am Ende auch dort ankommen. Das gilt gerade für die kleineren und die mittelgroßen Unternehmen, die einen wesentlichen Pfeiler in der künftigen Investitionspolitik Europas bilden sollen. Der Transmissionsmechanismus muss ebenfalls besser funktionieren. Auch das stellt der Bericht von Pablo Zalba richtigerweise heraus.

Die Grenzen und die Zielsetzungen der EZB Politik sind ein wesentliches Thema für das Europäische Parlament.